forseti vill tilkynna að nú hefur verið útbýtt átta skýrslum alþjóðanefnda þingsins það er skýrslum frá alþjóðadeild alþjóðaþingmannasambandsins íslandsdeild evrópuráðsins íslandsdeild þingmannanefndar efta og e e s íslandsdeild nato þingsins íslandsdeild norðurlandaráðs

og íslandsdeild þings öryggis og samvinnustofnunar evrópu